Deshalb ist es wichtig, Partner im Iran zu suchen, die gesprächsbereit sind.

Ich glaube, es wäre dringend notwendig zu sagen, dass eine Zusammenarbeit auch immer die Basis und das Angebot für eine zukünftige friedliche Zusammenarbeit ist. Der Handel ist letztlich auch Basis für Demokratie, weil natürlich die Freundschaften im Sport, in der Kultur auch andere Meinungen erlauben und zulassen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Diskussion in der iranischen Bevölkerung zu fördern und die iranische Bevölkerung zu fordern. Wir brauchen dort nicht Sanktionen gegen die Bürgerinnen und Bürger, sondern wir brauchen Sanktionen für jene, die Recht missbrauchen.